Ich bitte um eine Geschäftsordnungsklärung. Ich weiß nicht, ob wir in der Lage sind, als Europäisches Parlament eine grundsätzliche Debatte über den europäischen Haftbefehl zu führen.

Aber ich würde jetzt dringend dazu raten, dass man laufende Verfahren nicht im Europäischen Parlament zum Gegenstand einer grundsätzlichen Auseinandersetzung macht.